að rekja til þess ástands sem skapaðist hér í reykjavíkurborg fyrir nokkru síðan eða þeirrar stjórnarkreppu sem skapaðist í ráðhúsi reykjavíkur og þeirra miklu erfiðleika og í raun upplausnar sem skapaðist í kringum stjórn borgarinnar á þeim tíma og síðan aftur til svipaðs ástands sem skapast hefur í ýmsum öðrum sveitarfélögum og síðan auðvitað þeirra atburða sem hér hafa orðið í vetur og þeirra mótmæla sem hér voru uppi höfð við landsstjórnina fyrr á þessum vetri frumvarpið gerir sem sagt ráð fyrir því að í kosningalögum sé settur sá öryggisventill eða neyðarhemill eða leið fyrir kjósendur til þess að fara með lýðræðislegum hætti

það hvernig staðið er að stjórn mála í sínu sveitarfélagi eða í landsstjórninni eða ef þar er stjórnarkreppa eða algjör upplausn að þá geti kjósendur séu þeir til þess nægilega margir knúið fara kosningar með undirskriftasöfnun hvort heldur er í sínu sveitarfélagi þegar um sveitarstjórnina er að ræða eða þá á landsvísu slíkt fyrirkomulag þekkist í ýmsum löndum í bandaríkjunum er það tiltölulega algengt þar tala menn um recall og þá þarf oftlega tiltölulega lítinn hluta kjósenda til þess að knýja fram endurkjör eins og það mundi útleggjast á íslensku iðulega þetta fimmtán prósent kjósenda en er að mörgu leyti kannski auðveldara í meðförum í löndum þar sem einmenningskjördæmi eru tíð og sömuleiðis í löndum eins og bandaríkjunum þar sem iðulega eru kosnir einstakir embættismenn eins og lögreglustjórar eða saksóknarar eða slíkir að þá hafa þeir það aðhald og agavald frá kjósendum sínum að þeir geta með undirskriftasöfnunum víða kallað fram kosningar um þá hér er hins vegar gert ráð fyrir því að þröskuldurinn í þessu efni sé býsna hár við í samfylkingunni höfum iðulega talað fyrir og flutt ýmis mál um þjóðaratkvæðagreiðslur og nauðsyn þeirra og talið þá að hæfilegt væri að kannski þetta fimmtán eða tuttugu eða jafnvel tuttugu og fimm prósent kjósenda gætu kallað fram kosningar um einstök stórmál eins og segjum kárahnjúkavirkjun eða samninginn um evrópska efnahagssvæðið eða önnur slík stór deilumál í samfélaginu eða reykjavíkurflugvöll til að nefna dæmi úr sveitarfélagi eða skipulagið í miðbænum á selfossi eða hvað það nú getur verið hér hins vegar er auðvitað um miklu stærri ákvörðun að ræða hér er um það að ræða að knýja fram almennar kosningar og þess vegna er gerð krafa til þess að það sé meiri hluti þess fjölda sem þátt tók í síðustu kosningum á undan sem til þurfi til þess að knýja fram kosningar það er því algjörlega ljóst að það þarf að vera gríðarlega mikil óánægja meðal almennings meðal kjósenda með ástand mála til þess að meiri hluti þeirra

að fram fari kosningar við höfum svona á landsvísu sennilega varla önnur dæmi um svo almennar undirskriftasafnanir nema kannski varið land frá áttunda áratugnum og varla önnur dæmi en það á auðvitað líka að vera þannig þetta er neyðarréttur þetta á ekki að skapa hér óstöðugleika í stjórnarfari en það má auðvitað gríðarlega mikið vera úr lagi farið til þess að meiri hluti kjósenda krefjist þess að kosið verði á ný um leið er það gríðarlega mikilvægt að kjósendur hafi þetta á og þessa leið til þess að fara vegna þess að eins og við höfum kannski áttað okkur vel á nú í vetur er það algerlega nauðsynlegt í lýðræðissamfélagi að kjósendur hafi skýrar lýðræðislegar aðferðir til þess að lýsa eindregnum vilja sínum það getur auðvitað leitt til þess að kjósendum finnst að þeir séu valdi sviptir hunsaðir eða að vilji þeirri skipti engu og jafnvel orðið til þess að einstaka maður grípi til óhefðbundinna aðferða og jafnvel óæskilegra aðferða við að móta landsstjórnina að fólk hafi ekki skýrar leiðir til þess að setja þá fram sinn málstað um það að ástandið sé orðið með þeim hætti að nauðsynlegt sé að kjósa hvort sem það er í reykjavík eða á landinu eða í einhverju sveitarfélagi öðru en höfuðborginni þá er það mikilvægt að kjósendur geti sett fram slíka skoðun sína talað fyrir henni með lýðræðislegum hætti barist fyrir henni og safnað við hana fylgi degi ef þeir ná nægilega miklu fylgi til þess að meiri hluti kjósenda hafi skriflega lýst yfir vantrausti á fulltrúa sína á fulltrúasamkomunni hvort sem það er alþingi eða sveitarstjórn

það vill engin fulltrúasamkoma sitja í óþökk meiri hluta umbjóðenda sinna það getur auðvitað bara einfaldlega illa gengið að halda uppi nokkru stjórnarfari við slíkar aðstæður það væri hins vegar varhugavert að hafa þessa kröfu lægri en helming kjósenda vegna þess að staðreyndin er sú að ég ég að hér séu ja tuttugu og fimm prósent kjósenda af því að það er oft tekið til dæmis um einstakar atkvæðagreiðslur

stjórnmálaflokki gætu alltaf kallað fram þingrof og almennar kosningar eða nýjar kosningar í sveitarfélagi ef þeir bara svona innan flokksins næðu saman um það þess vegna er það auðvitað nauðsynlegt að þetta mark sé býsna hátt enda er það auðvitað ekki hugsað sem virkur hluti af kosningalöggjöfinni heldur fyrst og fremst sem aðhald að okkur sem störfum í umboði kjósenda að við vitum það á hverjum degi að völdum okkar séu þó þau takmörk sett að ef við ekki förum vel og vandlega með þau sé hægt af kjósendum að setja okkur af ég held að það hvetji stjórnmálamenn hvar í flokki sem þeir eru og hvar í landinu sem þeir starfa til þess að leggja enn ríkari áherslu á vandaða ákvarðanatöku á lýðræðisleg vinnubrögð og á það að kynna fyrir umbjóðendum sínum og samfélaginu öllu þær ákvarðanir sem verið er að taka og hvers vegna er verið að taka þær og verði þess vegna til þess jafnvel þó að ákvæðunum yrði aldrei beitt að lýðræði okkar verði virkara og afleiðingar frumvarpsins þar af leiðandi fyrir þróun stjórnarhátta í landinu jákvæðar þá er líka gert ráð fyrir því í frumvarpinu að meiri hluta sveitarstjórnar geti kallað fram kosningar það þarf að vísu aukinn meiri hluta þrír fjórðu mætti út af fyrir sig hugsa sér að það væru tveir þriðju eða eitthvað slíkt en svo einkennilega vill til eða sumum kann að finnast einkennilegt að sveitarstjórn getur ekki efnt til kosninga

þetta er gert til þess að tryggja stjórnfestu í sveitarfélögunum eða það eru röksemdirnar á bak við það til þess að knýja menn til þess að ná saman um það að stjórna sveitarfélagi þó að þau rök séu vissulega gild held ég að það blandist engum hugur um það að ef aukinn meiri hluti borgarfulltrúa í reykjavík til dæmis hefur misst trúna á borgarstjórnina í reykjavík og ályktar um það að hún eigi að víkja og þeir sjálfir eigi að víkja og það sé nauðsynlegt að efna til kosninga þá hlýtur auðvitað að vera komið upp algerlega sérstakt ástand og aðstæður sem ómögulegt er fyrir íbúa viðkomandi sveitarfélags að búa við að í sveitarstjórninni sitji bæjarfulltrúar sem séu búnir að missa trúna á sjálfum sér nái ekki saman um meiri hluta í einu eða neinu og vilji helst af öllu fara frá og efna til kosninga en megi það ekki af því að landslög banni það þess vegna gerum við ráð fyrir því að aukinn meiri hluti sveitarstjórnarmanna geti á miðju kjörtímabili kallað fram kosningar rétt eins og íbúarnir geta kallað fram kosningar hvenær sem er en hvað sveitarstjórnarkosningunum viðvíkur gerum við ráð fyrir því að sú sveitarstjórn sem þá yrði kjörin sæti bara út það viðkomandi kjörtímabil þannig að eftir sem áður færu alltaf fram í landinu almennar sveitarstjórnarkosningar á fjögurra ára fresti á sama degi þannig að þetta ákvæði yrði ekki til þess að raska því þannig að kjördagar til sveitarstjórnarkosninga færu að verða mismunandi og kjörtímabil frá einu sveitarfélagi til annars öðru máli gegnir hins vegar um það ef knúin er fram atkvæðagreiðsla til alþingis þar er gert ráð fyrir því að það þing sem þá er kjörið hafi fullt kjörtímabil til setu fjögur ár enda kveðið á um það í stjórnarskrá lýðveldisins að kjörtímabil alþingis og alþingismanna sé fjögur ár og þess vegna auðvitað sjálfsagt og eðlilegt og nauðsynlegt að frumvarpið sé í samræmi við þau ákvæði ég held að það frumvarp sem við erum hér að mæla fyrir svari ákveðnum missmíðum sem ég held að við höfum séð vera á löggjöf okkar um kosningar og lýðræðið í landinu ég held að það blandist engum hugur um að það ástand sem hér skapaðist í vetur utan við þinghúsið það ástand sem skapaðist á sínum tíma í ráðhúsi reykjavíkur og það ástand sem hefur skapast í

og að það sé nauðsynlegt að við hugum að því að í kosningalögum okkar séu aðferðir og leiðir fyrir kjósendur til þess að bregðast við því það er auðvitað skelfilega dýrt fyrir hvert samfélag ef stjórnarkreppa skellur á hvort heldur er í landsstjórninni eða til að mynda höfuðborginni því að afleiðingar slíkrar stjórnarkreppu geta auðvitað verið býsna dýrkeyptar fyrir kjósendur sem við sitjum í umboði fyrir það er auðvitað megintilgangur málsins það er að undirstrika það að við sem hér sitjum og þeir sem sitja sem fulltrúar í sveitarstjórnunum að við sitjum í umboði kjósenda og að kjósendur hafi það umboð að geta afturkallað kjör okkar ef þeir telja að við höfum svo langt út fyrir